Señor presidente, la huelga estudiantil denuncia cómo la Unión Europea no está a la altura del reto que supone el cambio climático. Su mensaje es claro. Debemos asumir que estamos ante una emergencia climática y que se necesita una reducción drástica de las emisiones de efecto invernadero. Con nuestro voto queremos mostrar nuestro apoyo a la juventud que se moviliza en defensa de la existencia de un futuro digno y también denunciar la hipocresía y la inacción de la Unión Europea frente al reto del cambio climático. Necesitamos gobiernos e instituciones valientes para acabar con unas políticas depredadoras del medio ambiente y depredadoras de derechos sociales. No podemos seguir como hasta ahora. Tenemos que acelerar la transición energética y el cambio de sistema económico y social, porque nuestras vidas y nuestro planeta valen más que sus beneficios y nada puede justificar que nos roben el futuro.